Signor Presidente, onorevoli colleghi, la coerenza delle politiche per lo sviluppo è un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tale strategia, sebbene prevista dal trattato di Lisbona, al momento è rimasta inattuata. Manca ancora, infatti, un'interpretazione condivisa della coerenza delle politiche per lo sviluppo. Un approccio basato sui diritti umani consentirebbe di comprendere meglio la coerenza delle politiche per lo sviluppo, perché se non si affrontano gli ostacoli posti alla realizzazione dei diritti, non ci può essere alcun progresso verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. Lo strumento principale per la realizzazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo è costituito dalle valutazioni di impatto. L'Unione europea deve investire più risorse per analizzare la coerenza delle politiche. Al momento, infatti, gli studi sono pochi e non affrontano in modo idoneo il potenziale impatto sui paesi in via di sviluppo. Tali analisi dovranno puntare all'individuazione delle incoerenze ed elaborare adeguati meccanismi di monitoraggio e di controllo dei progressi in materia di coerenza delle politiche dello sviluppo, includendo proposte su come superare le incoerenze tra le varie politiche.